Navrhované pravidlá zvýšia konkurencieschopnosť Európskej únie, stimulujú hospodársky rast a rovnako aj tvorbu pracovných miest. Únia by sa zároveň stala príťažlivejšia aj pre ďalších zahraničných podnikateľov. Chcela by som tiež zdôrazniť, že dôležitým aspektom alebo pozitívnym aspektom musí byť aj riešenie problematiky únikov do daňových rajov. V súčasnej dobe hospodárskej krízy a jej výrazných dopadov, najmä na sociálne najslabšie skupiny obyvateľov nemôžeme predsa dopustiť, aby nadnárodné európske korporácie presúvali svoje zisky do krajín s minimálnym daňovým zaťažením a úniky takýchto finančných zdrojov navyše výrazne oslabia naše štátne rozpočty. Dôsledné zdaňovanie výrazne pomôže oslabeným ekonomikám členských štátov a to môže veľmi pozitívne ovplyvniť aj ich sociálnu politiku.